herra forseti við ræðum hér munnlega skýrslu heilbrigðisráðherra vegna undirbúnings á lagafrumvarpi um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni málið er þess eðlis að um það vakna eðlilega ótal spurningar siðferðislegar læknisfræðilegar og hvort það falli undir mannréttindi að eignast barn eins og hér hefur verið rætt en það eru eins og ég segi mörg alvarleg siðferðisleg álitamál sem fylgja staðgöngumæðrum og þau hafa verið reifuð af ýmsum siðfræðingum og læknum femínistum og öðrum úti í þjóðfélaginu í gegnum undanfarin missiri og ár það er þarna fjöldi álitamála sem eru til staðar og við getum alveg búist við því að staðgöngumæðrun leiði til fleiri vandamála en þeim er ætlað að leysa og þó staðgöngumæðrun sé auðveld úrlausnar á tæknilegum grunni eru siðferðileg og lagalegu sjónarmiðin flókin gæta þarf hagsmuna konunnar sem leggur til líkama sinn einnig hagsmuna barna hennar sem hún á fyrir maka hennar og fjölskyldu hagsmunir barnsins sem fæðist við þessar aðstæður þurfa að vera tryggðir og sérstaklega þarf að hafa í huga að upp geta komið óvænt veikindi til dæmis fötlun barns sem ekki voru séð fyrir en óháð því þarf hagur barnsins að vera tryggður og loks þarf að hafa í huga hagsmuni konunnar þeirra sem fá barnið afhent eftir fæðingu staðgöngumæðrun má hugsa sér í velferðarskyni þar sem náinn ættingi eða vinkona gengur með barn sem velgjörð eða í hagnaðarskyni þar sem staðgöngumóðirin gengur með barn fyrir aðra konu í ábataskyni miðað við þau siðferðilegu gildi sem uppi eru í íslensku þjóðfélagi má telja líklegt að mjög margir telji að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni sé ásættanleg en staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sé ekki réttlætanleg reynsla annarra þjóða er að staðgöngmæðrun hefur tilhneigingu til að markaðsvæðast þar sem verð myndast fyrir barn og verð fyrir aðgang að líkama konu einnig hafa mörkin sem dregin hafa verið þá tilhneigingu að færast til það er það sem áður var talið eðlilegt í velgjörðarskyni verður ekki aðeins innan fjölskyldu eða fyrir konu án leggur heldur við aðstæður sem í upphafi voru taldar óhugsandi á ef kona er upptekin vegna vinnu eða vill ekki gangast undir þær líkamlegu breytingar sem fylgja þungun og hún hefur fjárráð til að kaupa sér staðgöngumóður við þessar aðstæður geta mörkin orðið óljós breyting á mörkum er þróun sem hefur gerst á öllum sviðum læknisfræðinnar þegar ný tækni kemur til sögunnar þetta á við bæði um bæði um líffæragjafir og glasafrjóvganir það er að tæknin er komin og aðgerð tekst vel þá færast æ fleiri yfir í þann hóp sem þarf á meðferð að halda þó svo upphaflega hafi úrræðið aðeins verið hugsað fyrir mjög takmarkaðan hóp þegar upp er komin sú staða að vel fjáð kona getur keypt sér þessa þjónustu verður mismunun eftir fjárhag en þetta eru eðlilegar vangaveltur í þessu stóra samhengi verði staðgöngumæðrun leyfð getur það sett óeðlilegan þrýsting á nánustu fjölskyldur til dæmis á systur um að ganga með barn fyrir systur sína staðgöngumóðir er undir þrýstingi frá væntanlegum foreldrum sem biðja hana að haga sér í samræmi við þeirra óskir setur hömlur á líf hennar þessi skýrsla er vel fram sett og gott að fá hana hingað inn í þingið til umræðu vegna undirbúnings þessa frumvarps sem við höfum rætt hér en ég tel að að setja lög um að líkami kvenna sé hlutgerður sem tæki til sköpunar barns fyrir þriðja aðila sé ekki ásættanlegt ég tel ekki rétt að líkami kvenna verði notaður í því skyni að vera hluti af því læknisferli að kona gangi með barn í þeim eina tilgangi með barn í þeim eina tilgangi að gefa það frá sér það er kannski það stóra sem er í mínum huga sem ég tek afstöðu til í þessu erfiða máli en aftur á móti tel ég að við eigum að aðstoða barnlaust fólk með öllum tiltækum hætti hvort sem það er við ættleiðingu barns hvort sem það er innan lands eða erlendis en ég tel hitt ekki vera að líkami konu geti